Herzlichen Dank für die Frage. Wir haben es mit fünf Benennungen zu tun.

Sie war erst acht Jahre hier im Haus und hat die Kriterien zur Verbeamtung nicht erfüllt, deswegen konnte sie nur als Zeitbedienstete werden. Jetzt stehen wir vor einer politischen Benennung eines deutschen sozialdemokratischen Mitglieds, der seit zwei Jahren Vertragsbediensteter werden soll und auf Lebenszeit verbeamtet werden soll. Ich muss schon sagen Solche Fälle hat es bis jetzt nicht gegeben, sonst wäre es mir eine Freude gewesen und ein Anliegen, dies zu kritisieren. Aber weil wir sie bis jetzt nicht hatten So was, was wir jetzt auf dem Tisch haben, hat es in dieser Form und in dieser Größenordnung noch nie gegeben.

Und ich verspreche Ihnen, dass ich auf jeden Fall, falls jemand ähnliche Dinge unternehmen sollte, die genauso zum Thema machen werde.